Lo sabemos los diputados de esta Cámara, lo sabe el señor comisario y, sobre todo, lo saben los Estados miembros de la Unión Europea que votaron a favor de que Arabia Saudí ocupará un espacio en el Consejo de la Mujer de Naciones Unidas.

Yo no vengo aquí a juzgar siquiera a Arabia Saudí, más bien a preocuparme de que Estados miembros de esta Unión sean capaces de gastarnos esta broma pesada, a nosotros y sobre todo a las mujeres saudíes, que es para quien peor es esta decisión. Me da la impresión de que no se dan cuenta de hasta qué punto este tipo de decisiones socavan el sistema multilateral, que es un sistema multilateral que muchos quisieran ver volar por los aires. Y estos son argumentos para aquellos que quieren hacer volar el sistema multilateral por los aires y nuestra obligación, como representantes de la Unión Europea, de sus ciudadanos y de sus instituciones, es denunciar esto para que no vuelva a suceder nunca más.